Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous le disons tous, la révision des instruments de défense commerciale est absolument indispensable aujourd'hui dans cette mondialisation très dure, dans laquelle nous sommes inscrits. Nous constatons également que c'est une attente de nos concitoyens, c'est une attente des entreprises européennes et c'est un pas, certes insuffisant, mais absolument nécessaire si nous voulons enfin avoir une politique économique et une politique industrielle communes à l'échelle de l'Union. Le cas des panneaux photovoltaïques chinois a été exemplaire d'une stratégie de défense commerciale extrêmement mal menée par l'Union européenne. Pas tant à cause de la Commission européenne, Monsieur le Commissaire, mais à cause des interventions de la Chine qui a menacé un certain nombre d'États membres, et à cause de la division de ces États membres, qui vous ont contraint, d'une certaine façon, à mal agir sur la question des panneaux photovoltaïques chinois, où finalement la qualité de la relation avec la Chine a davantage pesé que la défense d'une industrie européenne, qui était pourtant et qui est toujours performante et compétitive.

L'idée de prendre en compte les normes internationales, que ce soit en matière sociale ou en matière environnementale, dans les sanctions qui pourraient être appliquées en cas de dumping est un élément essentiel de l'évolution de notre cadre sur la défense commerciale. Et puis j'espère qu'un amendement qui n'est pas passé

c'est un élément essentiel pour renforcer la dimension sociale de notre politique commerciale.